W ciągu kilkunastu lat naszego zaangażowania nie udało się pokonać partyzantki oraz zyskać poparcia ludności cywilnej. Głównym filarem naszych działań miało być zapewnienie bezpieczeństwa i zwycięstwo w walce z siłami rebeliantów. Mimo konsensusu Europy i Stanów Zjednoczonych oraz wsparcia Rosji nie udało się odciąć sił talibów od baz w Pakistanie i w Peszawarze.

Co możemy zrobić w tak tragicznej sytuacji? W momencie, w którym prezydent Francji zapowiada wcześniejsze wycofanie sił, a USA nie ma żadnego planu, powinniśmy skoncentrować się na walce ze źródłami finansowania terrorystów, tak aby pozbawieni środków nie stanowili alternatywy dla rządu w Kabulu. Unia Europejska powinna zwiększać środki finansowe zachęcające afgańskich rolników do porzucenia upraw maku. Co więcej, środki finansowe przekazywane na rozwój powinny być wydawane centralnie na projekty regionalne.